Camarade Mauro, je vais vous dire une chose je n'ai jamais dit qu'il fallait retourner à l'ancienne Constitution

Deuxièmement, je vous dis une chose très simple.